U hebt er wel naar verwezen, maar waarom is het toch zo moeilijk, als we energie efficiëntie zo belangrijk vinden, om doelstellingen te formuleren die we willen afdwingen in onze lidstaten. Dat is cruciaal. We weten dat het werkt, en het is een manier om te komen waar we moeten komen.

En als u een voorbereiding maakt voor de grote top in februari, om die ook echt voor te leggen.